Ja, spoštovani gospod Koprivc, prvi stavek drugega odstavka šestinosemdesetega člena ZOFVI, je neustaven. V zakonu govorimo izključno o šestinosemdesetemu členu zakona. Če vas je kaj tega, da spoštujete ustavni red, speljite ta zakon čez prvo obravnavo, potem pa ga lahko masakrirate, kakor je v vašem ideološkem boju navada, pa lahko iz njega počnete, karkoli počnete, ampak le toliko glejte, da spet ne bo ta člen v neskladju z ustavo. Skratka, danes imamo možnost spustiti člen, o katerem govori odločba ustavnega sodišča, čez prvo obravnavo. Potem pa lahko na seji matičnega delovna telesa licitirate, tako ko ste delali v prejšnjem mandatu, ali pa povabite vseh devet ustavnih sodnikov, morda tudi bivše ustavne sodnike, da bodo uvedeli, kaj točno naj zakonodajalec napiše pod to, kar piše, da moramo urediti zadevo. Vse možnosti so danes odprte, vi pa se sklicujete na sistemske rešitve ZOFVI-ja. Pri enem drugem zakonu ste moledovali: Hitro rešimo odločbe ustavnega sodišča," danes pa zaradi ideologije tega ne želite sprejeti. Ni problem ideologija, šestinosemdeseti člen je v neskladju z ustavo. To je treba rešiti in vi jo nočete rešiti zaradi ideološke platforme.